Domnule președinte, dați mi voie, în primul rând, să salut preocupările domnului comisar Phil Hogan, dar și ale celor doi raportori și ale tuturor colegilor de a urmări îndeaproape protecția agricultorilor Europeni, a organizațiilor agricole și a întreprinderilor mici și mijlocii în fața comportamentului incorect și, de multe ori, abuziv al marilor operatori din lanțul de aprovizionare cu produse. Practicile concurențiale neloiale au loc pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente și se extind și în legătura cu comercializarea altor produse. Micii producători sunt victimele frecvente ale comportamentului comercial abuziv ce implică întârzierea plăților, anulări și modificări unilaterale sau retroactive ale contractelor. Extinderea domeniului de aplicare prin includerea tuturor operatorilor din lanțul de aprovizionare, precum și extinderea categoriilor de practici neloiale vor duce la o protecție mai mare acordată fermierilor, iar consumatorii vor avea garanția unor alimente de calitate și la prețuri accesibile.

În același timp, am certitudinea că această propunere va convinge și mai mult producătorii români de nevoia unei asocieri în organizații puternice.